Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, en France, nombre d'agriculteurs ont été empoisonnés par les pesticides. Plusieurs accusent aujourd'hui l'État d'avoir fermé les yeux sur ce danger sanitaire sans précédent. Encore récemment, le président Macron affirmait que le chlordécone n'était pas cancérigène.

Ouvrir les yeux sur les causes profondes de ce système, c'est mieux.

Si un agriculteur se suicide tous les deux jours en France, c'est évidemment à cause du productivisme de court terme imposé par l'Union européenne, avec à la clé, des revenus dérisoires, pendant que les géants de l'agrochimie engrangent des milliards. Changer les traités européens n'est pas possible, vous le savez